á hátíðarstundum teljum við okkur búa í lýðræðisríki en nú er svo komið fyrir þessari aumu ríkisstjórn að ekki er hægt að halda hér löglegar kosningar manni stendur ekki á sama þegar maður hlustar á hæstvirta ráðherra hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur núverandi innanríkisráðherra sem hét dómsmálaráðherra fyrir áramót þegar talið berst að því að efast sé um úrskurð hæstaréttar hér fór hæstvirtur innanríkisráðherra mjög mikinn með það að það hafi verið andi laganna í allsherjarnefnd og hér inni á þinginu sem skipti máli hér voru brotin lög hér voru brotin kosningalög meir að segja kosningarréttur er varinn í stjórnarskrá kosningarrétturinn er varinn í mannréttindasáttmála evrópu kosningarrétturinn er varinn í samningum um borgaraleg réttindi kosningarrétturinn er eitt það mikilvægasta sem hver einstaklingur getur haft í lýðræðisríki hæstvirtur innanríkismálaráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra skulu átta sig á því það er ekkert hægt að tala um þetta mál hér sem eitthvað fleipur eða eitthvað grín þetta er ekki grín eða fleipur fjölskipaður hæstiréttur kemst að því að kosningar til stjórnlagaþings hafi verið ógildar hæstvirtur innanríkisráðherra talar hér líka mikið um að það hafi ekki verið brotin réttindi á einum einasta manni það voru hér þrír einstaklingar þrír íslendingar sem kærðu þessa kosningu hvernig getur hæstvirtur ráðherra sem fer hér með yfirumsjón með dómstólum landsins haldið öðru eins fram þetta er grafalvarlegt að heyra þessi brot úr munni hæstvirtur ráðherra þegar við förum svo yfir söguna í þessu öllu saman gagnrýndi framsóknarflokkurinn það mikið að þetta væri einungis ráðgefandi stjórnlagaþing og við gagnrýndum mjög þann kostnað sem þetta stjórnlagaþing mundi kosta okkur íslendinga og þjóðina það er haft eftir framkvæmdastjóra stjórnlagaþingsins í fjölmiðlum í dag að nú liggur sá kostnaður á bilinu á milli fimm hundruð og sex hundruð milljónir þetta er kallað á hagfræðimáli frú forseti sokkinn kostnaður þessir peningar koma ekki til baka þetta er sá kostnaður sem ríkisstjórnin hefur nú þegar lagt í og úr skurður hæstaréttar liggur fyrir þessir peningar koma ekki til baka mér finnst það hreint með ólíkindum að ríkisstjórnin og hæstvirtur innanríkisráðherra skyldu ekki hafa gripið strax í taumana þegar ljóst var að þrjár kærur lágu fyrir hæstarétti um gildi þessara kosninga út af hverju var það ferli ekki stöðvað sem sneri að undirbúningi stjórnlagaþingsins ríkisstjórnin keyrði þetta mál áfram alveg eins og ekkert hafi í skorist og svo kemur það á daginn að þetta var úrskurðað ógilt það er mjög alvarlegt en þetta rímar nú svo sem við það svar sem hæstvirtur forsætisráðherra svaraði mér hér tuttugasta og fimmta janúar síðastliðinn þar sem ég lýsti yfir áhyggjum mínum af því að þetta væri búið að kæra þessar kosningar til hæstaréttar kom hæstvirtur forsætisráðherra hér hálfflissandi í ræðustólinn og sagðist ekki hafa áhyggjur af þessu vegna þess að landskjörstjórn væri með málið það væri búið að gefa út kjörbréf á þessa einstaklinga þess vegna hlyti málið að vera í himnalagi þetta eru viðhorf ríkisstjórnarinnar það mistekst allt sem þessi ríkisstjórn kemst nálægt það mistekst allt og henni eru mjög mislagðar hendur í mörgum málum upphaflega hugmyndin að stjórnlagaþinginu en það segir það í greinargerð með leyfi forseta það stendur í greinargerð með lögunum að þetta frumvarp sé lagt fram og á ábyrgð forsætisráðherra því hljótum við að vísa ábyrgð þessara kosninga beint til hæstvirts forsætisráðherra hún fer fyrir ríkisstjórninni þetta er búið að vera hennar óskabarn að koma hér á ráðgefandi stjórnlagaþingi ábyrgð er mikil nú þegar milli fimm hundruð og sex hundruð milljónir svo erum við ekkert farin að sjá heldur fyrir endann á því hvort þeir sem eru búnir að fá nú þegar útgefin kjörbréf á þetta stjórnlagaþing geti farið fram í skaðabótamál gegn þessari vesælu ríkisstjórn vegna þess að það eru kannski sumir búnir að segja upp vinnu og annað eftirköstin í þessu máli eru ekki nærri nærri komin fram hæstvirtur forseti ég verð líka aðeins að víkja hér að því þeim alvarlega hluta sem sneri að landskjörstjórn í ræðu hæstvirts forsætisráðherra það var ekkert til í hennar ræðu sem sneri að því að biðjast afsökunar á því að þessar kosningar hafi farið með þessum hætti eða það að ríkisstjórnin ætli að bara ábyrgð í þessu máli hvað þá heldur hún sjálf nei í hennar máli kom nefnilega fram að þetta væri allt saman á ábyrgð landskjörstjórnar við skulum ekki gleyma því hvernig landskjörstjórn er kosin hún er kjörin hér af alþingi og það er tilnefnt í landskjörstjórn allt saman sómafólk allt saman sómafólk sem situr í landskjörstjórn en miðað við þann framgang sem lagafrumvarpið fékk hér í þinginu og þann má segja þvætting sama á settur inn í frumvarpið á lokadögum afgreiðslu þess sem til dæmis snýr að þessu númerakerfi sem ég til dæmis var alfarið persónulega á móti því það er mjög kaldhæðnislegt að fyrsta persónukjörskosningin á íslandi skuli hafa verið bundin í þúsundatölunúmerum en ekki kosnar persónur svo er ríkisstjórnin núna búin að koma því til leiðar að fyrsta persónukjörskosningin á íslandi er dæmd ógild af hæstarétti ég segi til hamingju með daginn ríkisstjórn það mistekst allt hjá ykkur sem þið komið nálægt varðandi það að hæstvirtur forsætisráðherra skuli koma þessu öllu yfir á landskjörstjórn er mjög alvarlegur hlutur því þegar þetta kemur í ljós að þrír einstaklingar hafa kært kosninguna kallaði ég sérstaklega eftir fundi í allsherjarnefnd við því var orðið þar bað ég landskjörstjórn og fulltrúa landskjörstjórnar að koma ég fékk það í gegn í það sinn að fá að boða fund í allsherjarnefnd

tók undir nokkuð af því sem sagt var það sem í kærunum var en það var svo mikið haft á formanni nefndarinnar háttvirtum þingmanni róberti marshall að það var ekki gefið ráðrúm fyrir landskjörstjórn var ekki gefið ráðrúm til þess að útskýra þær spurningar og útskýra sitt mál fyrir nefndinni að vísu var skilin eftir minnisblað í allsherjarnefnd en þar með var þetta afgreitt af hálfu allsherjarnefndar ég var mjög ósátt við þetta og eftir það fór ég hér upp og spurði forsætisráðherra hvort hún hefði ekki haft áhyggjur af þessu virðulegi forseti

er það sem við sitjum uppi með núna að sinni ábyrgð forsætisráðherra er mikið en við megum þakka fyrir þrígreiningu ríkisvaldsins við megum þakka fyrir það að þessi ríkisstjórn ræður ekki yfir dómstólunum það er mikið fagnaðarefni það er mikið fagnaðarefni að hæstiréttur hafi búið samhljóma í þessum úrskurði

frú forseti það verður ekki hægt að segja að það sé hægt að efast um þessa niðurstöðu dómararnir voru samtaka í þessum úrskurði hæstiréttur hefur talað dómstólarnir eru sem betur fer sjálfstæðir hér á landi þann að við þurfum ekki að sitja uppi með það eins og sum ríki að dómstólarnir séu samansúrraðir framkvæmdarvaldinu ríkisstjórnin hélt áfram með það málið þrátt fyrir þessar kærur

átti að koma saman eftir þrjár vikur frú forseti ég lýsi ábyrgð þessa úrskurðar og þess að hæstiréttur komst að þessari niðurstöðu beint beint til föðurhúsanna beint heim til barnsmóður stjórnlagaþingsins hæstvirtur